Signor Presidente, onorevoli colleghi, quella contro gli OGM non è solo una battaglia salutista ed ambientalista, ma anche etica, cara collega. La salvaguardia dei prodotti tipici delle colture tradizionali e storiche potrà, da un lato, preservare le biodiversità e, dall'altro, dare al mondo agricolo e rurale una nuova energia economica e fonte di reddito. La coltivazione di colture OGM favorisce poi lo sviluppo di un'agricoltura industriale, basata sulle monocolture, dove specie viventi stanno scomparendo ad un ritmo di mille volte superiore a quello naturale. Il Parlamento europeo nell'ultima legislatura lo abbiamo detto ha approvato circa 36 obiezioni agli OGM e nonostante ciò la Commissione continua ad autorizzarli, pur non avendo nessun obbligo di farlo. La nuova Commissione europea, attiva sul Green Deal dimostrerà il suo impegno con atti concreti solamente se ascolterà fin da subito questo Parlamento, non autorizzando l'importazione di prodotti contenenti OGM che comporterebbero, come in questo caso, lo abbiamo detto, un maggiore uso di erbicidi e di conseguenza una maggiore quantità di residui nel raccolto.